Come sapete mercoledì mattina, dopo la presentazione del programma della Presidenza bulgara da parte del primo ministro Borissov, si terrà il primo dibattito sul futuro dell'Europa, al quale interverrà il Taoiseach. È un appuntamento molto importante per noi, e sarà il primo di una lunga serie di incontri con numerosi altri primi ministri, che porranno il Parlamento al centro del dibattito sul futuro dell'Unione. Vi informo che, al fine di poter avere uno scambio più spontaneo, interattivo e inclusivo, per questo dibattito si è deciso di inaugurare un nuovo formato, che prevede un catch the eye autentico, in modo che tutti i deputati che lo desiderano possano chiedere la parola e avere una chance di esprimersi. Naturalmente, per questioni di tempo, non tutti potranno parlare, ma cercherò di essere il più equilibrato possibile e di rispettare la diversità che esiste in questa Assemblea, fermo restando che il catch the eye rispetterà il peso relativo ai gruppi politici.